Vorbim de mult timp despre dezechilibrele din lanțul alimentar.

În țara mea, producătorii din domeniul alimentar trebuie să plătească o taxă pentru a și putea vinde produsele în supermarketuri, dar și o taxă de raft, suplimentară, pentru a obține vizibilitate în magazin. În plus, fermierii nu obțin decât un procent infim din profitul pe care îl înregistrează marile magazine în urma vânzării produselor agricole. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, produsele de calitate ale fermelor mici și mijlocii ajung cu mare dificultate la consumatori, deoarece acești producători nu pot face față concurenței sau condițiilor impuse de supermaketuri.

Cu această ocazie, aș dori să cer Comisiei și statelor membre să întărească poziția de negociere a fermierilor în lanțul alimentar, să garanteze respectarea regulilor concurenței în agricultură și să încurajeze piețele locale.